Madame la Présidente, chers collègues, en votant aujourd'hui en faveur de cette résolution, nous voulons lancer un signal politique fort aux citoyens européens exprimant que leurs préoccupations ont été entendues. C'est aussi un avertissement à l'intention du Conseil traduisant notre volonté d'être partie prenante à part entière dans ce débat sur les futures négociations du cadre financier pluriannuel. Chers collègues, financer nos priorités à la veille d'un Brexit qui s'annonce difficile requiert non seulement de moderniser, de simplifier les ressources propres, mais aussi d'en créer de nouvelles. Ce n'est qu'avec un budget ambitieux que nous pourrons faire face aux nouvelles priorités en matière de climat, d'emploi des jeunes, de formation, de recherche, mais aussi de renforcement de la zone euro. Nous avons, par ailleurs, besoin d'une politique agricole commune ambitieuse pour protéger nos agriculteurs et leurs revenus afin qu'ils soient à même de produire une alimentation saine, durable, abordable et de qualité, respectueuse de l'environnement.